Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Zweitens möchte ich mich dagegen verwehren, dass man den Rat und die Mafia auf eine Stufe stellt. Das ist etwas, was man in einer ordentlichen Demokratie ganz einfach nicht sagen darf!